Señor Presidente, la lengua azul ha sido una amenaza constante para nuestra ganadería y con ella también para nuestra salud pública. Una enfermedad contra la que luchábamos a través de la vacuna activada cuyo uso conlleva la creación de zonas restringidas para la circulación de animales, porque el uso de estas vacunas puede provocar una circulación no deseada del virus en animales no infectados. Por estos motivos se limitaba el uso de la vacuna, el uso de la vacunación, a aquellas zonas donde se habían encontrado animales infectados con anterioridad, creando en ellas un doble perjuicio para los ganaderos por un lado, la enfermedad y, por otro lado, las restricciones. Pero todos estos problemas parecen poder evitarse a través de la nueva vacuna inactivada, que, además de evitar las perturbaciones que pueden provocarse en el mercado interior de ganado, permite desarrollar unas estrategias nuevas y más amplias que es lo verdaderamente importante de prevención en la lucha contra esta enfermedad. Por todo ello es de vital importancia para este sector que modifiquemos la Directiva para permitir su uso y, además, que lo hagamos cuanto antes. Señorías, el cumplimiento de lo que disponen nuestros Tratados, especialmente en lo que se refiere a las tablas de correspondencia, no puede servir de excusa para que esta normativa no entre en vigor antes del verano, porque con tal retraso sólo estaríamos perjudicando a los ganaderos.